La situation économique et financière actuelle exige une action politique déterminée. Nous sommes convaincus que les activités de la BEI sont une composante cruciale des efforts de l'Union européenne pour rétablir une croissance durable et le niveau de l'emploi en Europe, en particulier à travers le partenariat entre la Commission et la BEI dans la mise en œuvre du plan d'investissement pour l'Europe, le plan Juncker de 315 milliards d'euros. Je salue à nouveau le rapport du Parlement sur les activités de la BEI et je me réjouis que se poursuive une coopération fructueuse entre la Commission et la BEI.

Sur la transparence et sur l'évasion fiscale, je rappelle que la Commission a adopté en janvier 2016 un paquet de lutte contre l'évasion fiscale, qui reflète les discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l'OCDE et du G20 c'est ce qu'on appelle le BEPS mais aussi les discussions au Parlement européen sur la lutte contre la planification fiscale agressive.

Nous souhaitons la convergence de l'économie européenne, celle de la zone euro.

La zone euro est une formidable réussite.

C'est un travail de qualité. Il s'agit bien d'encourager ceux qui savent innover et ceux qui savent porter des projets dans le cadre des secteurs qui sont les priorités du plan Juncker. Les projets, je veux le dire ici, doivent être choisis pour leurs mérites propres.

Il y a des capacités d'invention et d'innovation dans tous les pays de l'Union européenne, quelle que soit leur taille.

Est ce qu'il y a un changement de culture dans les économies, avec la capacité de porter les projets, et un changement de culture dans les politiques européennes, dans ce que nous faisons à la Commission, dans ce que nous faisons avec la BEI, pour faire en sorte que ce soit le risque qui soit encouragé? Nous devons rester vigilants, il ne s'agit pas de donner dans l'autosatisfaction. Je pense que le plan Juncker n'épuise pas tout le

C'est encore une fois la clé essentielle si nous voulons élever notre niveau de croissance potentielle, élever notre niveau de croissance effective, créer beaucoup plus d'emplois, faire reculer le chômage.